Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, le marché européen crée des inégalités, nous le savons. Le capital va là où il peut faire le plus de bénéfices en le moins de temps, et derrière cela, il y a des déserts économiques, des déserts industriels. Entre pays, entre régions et entre travailleurs, il y a un fossé.

En Belgique, nous avons vu ce qui s'est passé avec la sidérurgie, avec Caterpillar, avec ArcelorMittal, avec l'industrie automobile je pense à Ford Genk. Face à tout cela, le budget européen pourrait être, au moins, un sparadrap qui aide un peu. Et il y a de l'argent!

Là, comme dirait l'autre, les calculs ne sont pas bons, Kevin, les calculs ne sont pas bons.